Madame la Présidente, chers collègues, il suffit d'une tentative d'attentat pour enlever tout caractère de banalité à l'affirmation du droit à la sécurité de nos concitoyens. La protection de nos sociétés nous oblige d'ailleurs en permanence à rechercher le point d'équilibre entre sécurité et liberté.

Le même paragraphe précise que le Conseil européen doit procéder à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée. J'aimerais demander à M me Ashton de me préciser si, et dans quelle mesure, l'Union européenne et ses États membres ont agi en conformité avec cette disposition.

Ils comprendraient mal que, d'une part, l'Union européenne continue à renvoyer aux États Unis de plus en plus de données à caractère personnel du type SWIFT et que, d'autre part, la même Union présente des lacunes au niveau de la prévention et du renseignement.